klukkan þrettán þrjátíu hefjast fundir að nýju og verða þá óundirbúnar fyrirspurnir á dagskrá til svara verða forsætisráðherra utanríkisráðherra efnahags og viðskiptaráðherra innanríkisráðherra og velferðarráðherra